Ja, spoštovani predsednik , vi ste en šaljivec. seveda želim, da državni zbor na naslednji seji opravi, razpravo o tem, kajti ministrica je dejala: "O tem delu dokumentacija še ni pripravljena do te faze, da bi lahko projekt začeli leta dva devetnajst." Vaš predhodnik, minister Gašperšič , je žal prestal našo interpelacijo, je rekel pred petimi leti, da je to najdlje speljan projekt, da potrebuje samo denar za gradbeno dovoljenje. Takrat smo se pogovarjali, da ko bodo tam okoli Revoza, ne, delali obvoznico, da bi lahko zemljino celo kopali, in delali tunel pod Gorjanci. In takrat je s kohezije dobil sredstva, preverite na svojem ministrstvu, v vrednosti mislim, držite me za besedo, ampak neke tri milijone štiristo za to . Točno za ta doseg jugovzhodne, ki je bil najdlje izpeljan. Tako da, veste, tukaj je ogromno tranzita. Tu so tovornjaki, turisti, delavci, ki se vračajo na jug, ta odsek je zelo pomemben in res, žal mi je, da ne veste za dopis, ki ste ga dobili dne devetega devetega dva tisoč devetnajst, ministrica magistra Alenka Bratušek. In glede na to, poiščite mogoče na ministrstvu, se vam je kje izgubilo. glede na to, da očitno, če ne bi izpostavila tega dopisa, verjeno tudi ne bi vedeli, o čem govorim. mislim, da je potrebno razpravljati o tem, ker očitno se neke stvari pri nas malo pometejo pot preprogo. Ko smo govorili o Zakonu o poroštvu, sem slišala s tega konca koalicijskega: "Joj pa, a nimajo prebivalci Koroške in Bele krajine pravico, da so povezani?" Imajo. O Belokranjcih nihče, razen takrat, ko je treba dvigniti kakšno roko, nikoli ne spregovori. Veste, ceste so zelo, , bom rekla, slabe. Še ko smo bile v klubu parlamentark, sem skušala peljati skupino parlamentark v Belo krajino, da vidijo, o čem se sploh pogovarjamo. In to seveda z avtom, kajti z vlakom traja več kot tri ure pa pol. če gremo potovat, Ljubljana-Metlika, ne. čez Gorjance vam bo pa precej slabo pa vozili se boste za tovornjaki. Ampak nisem uspela dobiti, veste, poleg mene dveh poslank, se pravi, mogoče bi šle tri. Zato vas res, prosim , da pri naslednji, na naslednji seji opravimo razpravo o tem in da nikakor jugovzhodno regijo ne pustimo tako zadaj, kot je že zdaj. Že zdaj je zelo nerazvita, mladi se masovno izseljujejo, ni investicij, kajti kdo bo investiral nekje, kjer mu eno padlo drevo lahko prepreči, da pripelje, svoje stvari, ko je pod penali, do Ljubljane. Da ne govorim, da je zelo težko priti tudi na jug. tako, da ja, prosim, imam zahtevo za javno razpravo. Hvala.